sprawdzania skuteczności polityk, efektywności działania. W sprawozdaniu tegorocznym mamy już do czynienia z tą częścią, która omawia właśnie jakość realizowanych polityk. Wydaje się, że jest to kierunek bardzo słuszny, bo dopiero zestawienie skuteczności, efektywności i jakości działania z poziomem błędów daje określone efekty.

Na ile Komisja Europejska sprawdzi, czy rzeczywiście stan jest poprawiony.